Meer dan een miljoen kinderen zijn op de vlucht, velen jonger dan vijf jaar, gewoon omdat ze naar school willen gaan, omdat ze gedood worden als ze onderwijs willen volgen.

Maar we moeten natuurlijk opletten dat de remedie niet erger is dan de kwaal.

Waarheid moet daar geschieden.

Ik denk dat we hun alle steun moeten geven.